Am votat în favoarea rezoluției și atrag atenția că eliminarea fenomenului persoanelor fără adăpost până în 2015 pare imposibilă la acest moment.

Fie că vorbim despre creșterea infracționalității sau despre condamnarea acestor oameni la o viață în sărăcie, cu toții avem de pierdut. O soluție la această problemă ar putea fi parteneriatul public privat între autorități și operatorii economici.

Probabil și din cauză că mulți nu au acte de identitate și nu se pot transforma în masă de manevră electorală.